frú forseti ég beini fyrirspurninni til hæstvirts samgönguráðherra um lengingu flugbrautarinnar á bíldudal fyrirspurnin er þannig hvað er flugbrautin á bíldudal löng og hver er afkastageta vallarins miðað við núverandi aðstæður liggja fyrir áform um lengingu flugbrautarinnar hvað mundi kosta að lengja flugbrautina um tvö hundruð fimmtíu til þrjú hundruð metra og er einhverjar tæknilegar hindranir fyrir því hvaða áhrif hefði slík lenging á afkastagetu og þjónustustig flugvallarins hvaða áhrif gæti lenging brautarinnar haft fyrir aukna ferðamennsku og sjóstangveiði vestra og útflutning sjávarfangs þaðan svo nokkur sé nefnt kæmi til greina að lenging flugbrautarinnar yrði sérstök flýtiaðgerð til að skjóta styrkari stoðum undir samgöngur og auka samkeppnishæfni þjónustu og atvinnulíf á vestfjörðum já það var rætt hér um áðan að horfa til framtíðar og ég tek einmitt undir með háttvirtum þingmanni ólöfu nordal að horfa til framtíðar fyrir landið allt þess vegna flyt ég einmitt þessa fyrirspurn um flugvöllinn á bíldudal en hann gegnir lykilhlutverki fyrir samgöngur við sunnanverða vestfirði ytri skilyrði til lendinga á flugvellinum eru almennt góð og fellur áætlunarflug sjaldan niður hins vegar er núverandi flugbraut einungis að ég held um rúmir níu hundruð metrar eða níu hundruð fjörutíu metrar og takmarkar það bæði stærð og þyngd flugvéla sem farið geta um völlinn hefur það meðal annars háð flutningum á dagvöru til svæðisins og öðrum vöruflutningum að og frá og til þess líka að efla þjónustuna sem hægt er að gera með fluginu það má benda á að nýlega var póstþjónustan skert við svæðið og fer hún nú öll landleiðina sem þýðir að pósturinn og pakkavara er fleiri daga að berast til og frá stöðunum pósturinn sem ók póstinum frá flugvellinum og um byggðina daglega honum hefur verið sagt upp störfum og póstinum ekið frá reykjavík ekki var það atvinnubót eða hækkun á þjónustustigi við vestfirði eða við þetta svæði frú forseti bæði bæjarstjórnir tálknafjarðar og vesturbyggðar hafa einmitt ályktað mjög ákveðið um að ráðast þurfi í lengingu og endurbætur á flugvellinum á bíldudal við ræddum hér um daginn háttvirtur þingmaður ingibjörg inga guðmundsdóttir ræddi um patreksfjarðarflugvöll

og hægt að efla og byggja upp og þar á meðal er flugvöllurinn á bíldudal og þess vegna beini ég þessari fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra kemur til greina að við setjum sérstaka flýtiframkvæmd á að lengja flugvöllinn á bíldudal þannig að hann svari betur kröfum framtíðarinnar